Herr Präsident, Frau Kommissarin!

Globale Wertschöpfungsprozesse, die Veränderung der traditionellen Warenproduktion, datenbasierte Produktion in Industrie und Landwirtschaft, Dienstleistungen und neue Regelsetzungen bestimmen zunehmend die Agenda der Handels und wirtschaftlichen Zusammenarbeit aller Länder und regionalen Kooperationsstrukturen. Die alten Handelsmächte und die USA wurden schon genannt wehren sich gegen neue Wettbewerber. Die Globalisierung der Produktivkräfte hat die Veränderung der Weltwirtschaft mit sich gebracht. Und zugleich müssen alle WTO Mitgliedstaaten damit umgehen, dass sie sich im Rahmen der UNO den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 verpflichtet haben. Stichwort Armutsbekämpfung. Wie damit verantwortungsbewusst im Interesse der Bürger und Bürger auf allen Kontinenten umgehen? Das steht im Dezember in Buenos Aires auf der Tagesordnung nicht mehr und nicht weniger. Diese WTO Ministertagung wird nur vorankommen, wenn endlich die alten Verpflichtungen der Doha Runde eingelöst werden. Vorher wird es kaum einen allseits akzeptablen Durchbruch, auch bei den bereits genannten anderen Fragen, geben können.